Señor Presidente, quiero subrayar la importancia de que la Unión Europea lidere no sólo la ayuda humanitaria de emergencia inmediata, sino también la cooperación a largo plazo para la reconstrucción del país, contando con las autoridades locales, con el Gobierno de Haití, que es un Estado ya suficientemente frágil como para que lo fragilicemos aún más, sustituyendo a sus autoridades por las organizaciones internacionales, y contando también con las organizaciones no gubernamentales locales. Y quiero reconocer la rápida respuesta de la Presidencia española, tanto en la coordinación de la ayuda como en la puesta a disposición de la Unión Europea de los medios de ayuda con los que ya contaba España en el país y en la región, en tanto que primer donante europeo de ayuda, no sólo en América Latina, sino también en Haití concretamente.